Aber Sie wissen, dass wir bei namentlichen Abstimmungen beziehungsweise bei elektronischer Überprüfung einer Abstimmung jedes Mal das gleiche Problem haben Kollegen haben die Karte falsch eingesteckt, dann funktioniert die Maschine nicht.